Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec une certaine fierté et beaucoup d'émotion que j'interviens aujourd'hui dans cet hémicycle au nom de mon groupe, la Gauche unitaire européenne Gauche verte nordique. En effet, nous avons été très peu nombreux peu nombreuses même, dirais je sur ces bancs à dénoncer les dérives du régime tunisien et ce qu'il faisait subir à ceux et celles qui osaient, envers et contre tout, le critiquer et dénoncer ses pratiques et notamment la torture des défenseurs des droits de l'homme.

Il a fallu plus de cinquante morts pour que l'Union européenne ose un timide communiqué dans lequel elle appelait à la retenue dans l'usage de la force sans mettre en cause en quoi que ce soit le sacro saint partenariat de l'Union européenne avec la Tunisie, sans condamner les violences, Monsieur Füle, jusqu'à samedi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le régime tunisien ne vous a guère entendu depuis votre nomination. Ces mots de retenue dans l'usage de la force me sont restés en travers de la gorge.

Ce n'est que samedi que vous vous êtes exprimé, Monsieur le Président, et aujourd'hui la majorité du Parlement européen a refusé une résolution écrite. Les instances européennes savent pourtant être plus véhémentes envers d'autres régimes. La Française que je suis sait quelles sont les responsabilités du gouvernement français et je ne reviendrai pas sur les propos de notre ministre des affaires étrangères. Visiblement, pour certains, le temps des colonies n'est pas encore révolu mais espérons que tout ceci fait partie du passé. Grâce au courage du peuple tunisien, en quelques jours le miracle tunisien, si cher à certains ici, s'est effondré et a montré son vrai visage. Aujourd'hui, la responsabilité de l'Union européenne est effectivement grande pour accompagner sans ingérence le peuple tunisien dans sa transition démocratique. L'Union européenne doit suivre le processus électoral, veiller à ce qu'une commission d'enquête indépendante fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé, sur les violences et la corruption. Le peuple tunisien ne doit plus être spolié, les biens et les avoirs des familles Ben Ali et Trabelsi doivent non seulement être surveillés, mais gelés. L'Union européenne a failli. Un long chemin devra être parcouru pour que les Tunisiens reprennent confiance. Aujourd'hui, certes, les choses sont encore difficiles et il peut y avoir valeur d'exemple pour le Maghreb dans ce qui se passe là bas. Nous savons que des soulèvements identiques peuvent avoir lieu dans tous ces pays où les Occidentaux font toujours passer leurs propres intérêts avant ceux des peuples concernés. Des hommes se sont déjà immolés en Algérie, en Égypte et en Mauritanie.

Il est temps de refonder les partenariats de l'Union européenne avec les pays du Sud et de construire enfin ceux ci sur l'exigence démocratique, le respect des droits de l'homme et l'égalité, sinon l'Union européenne fera effectivement le lit des intégristes.